virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna fyrirhugaðs flutnings verkefna frá innanríkisráðuneytinu til stofnana sem undir það heyra frumvarpið er liður í áformum um að bæta þjónustu og auka skilvirkni þannig að verkefnum sé fremur sinnt af þeim stofnunum sem best til þess eru fallnar með tilliti til þekkingar og samlegðar verkefna þetta frumvarp er líka í samræmi við stjórnarsáttmálann og í samræmi við ýmislegt sem gert hefur verið í stjórnsýslunni á undanförnum árum sem er sú tilraun að færa þjónustu nær almenningi færa þjónustu út í hérað og tryggja það að við náum sem bestri nýtingu fjármagns en einnig að við náum að vinna hlutina þannig að þeir nýtist þeim sem eiga að njóta þjónustunnar það er almenningi sem allra best þá er rétt að geta þess að á árinu tvö þúsund og tólf var farið í mjög umfangsmikla vinnu við að greina kjarnastarfsemi innanríkisráðuneytisins og þá var skoðað á mjög gagnrýninn hátt þau verkefni sem unnin eru í ráðuneytinu með sérstöku tilliti til þess hvort þau verkefni gætu betur átt heima annars staðar og háar samlegðin af þeim gæti verið meiri ef þau eru vistuð í öðrum stofnunum greiningin leiddi í ljós betri samlegð aukna skilvirkni og betri þjónustu með því að flytja ákveðin verkefni til stofnana ráðuneytisins en þessar stofnanir búa að sjálfsögðu yfir mikilli fagþekkingu og vinna nú þegar að verkefnum sem tengjast þessum þáttum þá var sérstaklega litið til þess sem hefur verið sameiginlegt markmið allra stjórnmálaflokka í talsvert langan tíma sem er sá vilji löggjafans að færa verkefni í auknum mæli út á land og tryggja það að miðlæg stjórnsýsla og miðlæg þjónusta geti eins verið þar eins og í reykjavík það var sérstaklega litið til þess í þessu sambandi þannig að þjónustan væri aukin í héraði og í ákveðnu verkefni sem hingað til hafa verið leyst frá reykjavík að þeim væri skoðaður staður annars staðar önnur verkefni hafa auðvitað áður verið flutt frá ráðuneytinu til stofnana og hefur það gefið það góða raun að ástæða er til að halda áfram á voru fyrir nokkrum árum fjölmörg verkefni færð til sýslumannsembætta eins og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi sem ég mæli hér fyrir nú meðal þeirra verkefna voru leyfisveitingar til að reka útfararþjónustu leyfi til ættleiðinga flugrekstrarleyfi leigubílaleyfi löggilding dómtúlka og skjalaþýðenda og löggilding fasteignasala svo einhver dæmi séu tekin nú þykir okkur að sjálfsögðu eðlilegt að þessum verkefnum sé sinnt með þessum hætti við viljum og ég vil sem innanríkisráðherra og þessi ríkisstjórn hefur hug á því að halda þessari vegferð áfram og þess vegna leggjum við til að þau verkefni sem hér er fjallað um í fyrirliggjandi frumvarpi verði flutt eða framkvæmd þeirra breytt ef við lítum aðeins á efni frumvarpsins og ég tel nú að hver grein þar sé nokkuð gagnsæ og menn geti mjög auðveldlega áttað sig á þeim verkefnum sem er verið að flytja með því að fara yfir frumvarpið en þá gerir það til dæmis ráð fyrir því að útlendingastofnun taki að sér hlutverk sem innanríkisráðherra hefur í dag við veitingu ríkisborgararéttar en kæruleið myndist í framhaldi af því til innanríkisráðuneytið útlendingastofnun sinnir nú þegar nokkuð stóru hlutverki í þessu verkefni og oft um sömu einstaklinga að ræða og sóttu áður um dvalarleyfi eða hæli hjá stofnuninni allar umsóknir eru því sendar frá ráðuneytinu til umsagnar hjá útlendingastofnun og með flutningi verkefnisins er þannig komið í veg fyrir tvíverknað og um leið opnað fyrir að synjun á svo mikilvægum réttindum sem ríkisborgararéttur er fái málsmeðferð á tveimur stjórnsýslustigum og það er líka einkennandi fyrir þetta frumvarp það er að tryggja réttaröryggi almennings með þeim hætti að hægt sé að kæra eða fá málsferð á tveimur stjórnsýslustigum frumvarpið gerir einnig ráð fyrir því að náðunarnefnd taki bindandi ákvörðun um úrlausn kærumála um synjun á reynslulausn og synjun á samfélagsþjónustu en gefi áfram einungis rökstudda tillögu til ráðherra um úrlausn náðunarbeiðna þá verði fangelsismálastofnun falið vald til að ákveða hvort fullnusta eigi dóma hér á landi sem kveðnir hafa verið upp í danmörku finnlandi noregi eða svíþjóð lög um fullnustu refsinga í þessum löndum eru nánast samhljóða og gott dæmi um samstarf þessara ríkja þessar ákvarðanir eru nú teknar í ráðuneytinu en að okkar mati er hagfelldara að þær séu teknar hjá fangelsismálastofnun þar sem stofnunin hefur yfir að ráða skipulagi og framkvæmd fangelsismála ber ábyrgð á fullnustu refsinga og er best í stakk búin til að meta þær beiðnir sem berast frá hinum norðurlöndunum þá er þetta í samræmi við framkvæmd í noregi og danmörku þar sem ráðuneytin þar taka ekki lengur slíkar ákvarðanir hér legg ég einnig til með frumvarpinu að sýslumönnum verið falið að annast leyfisveitingar til opinberra fjársafnana og þetta er í raun og veru eins og ég sagði áðan hæstvirtur forseti mjög víða í frumvarpinu og kannski tengist það að miklu leyti þeirri umræðu sem hér hefur verið tekin um verkefni sýslumannanna það er að taka verkefni sem áður hafa verið vistuð í innanríkisráðuneytinu og færa þau til þessara öflugu þjónustustofnana okkar í héraði hér er lagt til til dæmis að þeim verði falið sýslumönnunum að annast leyfisveitingar til opinberra fjársafnana eins og ég sagði áðan gildandi lög kveða á um að ráðuneytið veiti leyfi fyrir fjársöfnunum á götum eða í húsum aðrar fjársafnanir eru háðar leyfi viðkomandi lögreglustjóra hagfelldara er að okkar mati að leyfisveitingar fyrir hvers konar fjársafnanir séu háðar leyfi viðkomandi sýslumanns það er á hverjum stað þess vegna er lagt til að þannig verði haldið á málum þá gerir frumvarpið einnig ráð fyrir að sýslumönnum verði falið að skera endanlega úr um sérstök framlög vegna framfærslu barna sérstök framlög eru vegna skírnar barns fermingar og alls kyns hluta sem taldir eru upp hér í frumvarpinu og geta lotið að smærri málum þetta eru ekki mjög mörg mál á ári hverju í ráðuneytinu en er talið mikilvægt að það verði hlutverk sýslumanna að halda utan um þessi verkefni og ráðuneytið mun gefa út leiðbeiningar til sýslumanna um viðmiðunarfjárhæðir fyrir þessa þætti þetta eru eins og ég sagði áðan svona smærri upphæðir þær eru á bilinu tæplega tuttugu þúsund til tæplega hundrað þúsund krónur þannig að það verkefni komi einnig beint inn í hérað til sýslumanna á hverjum stað

fleira sem snýr að sýslumönnunum frumvarpið gerir ráð fyrir að sýslumönnum verði falin einnig umsýsla með málefnum lögmanna innanríkisráðuneytið sinnir því hlutverki í dag lögum samkvæmt og sinnir ýmsum verkefnum sem snúa að lögmönnum sem dæmi má nefna að ráðuneytið annast leyfisveitingar til lögmanna það tekur til geymslu óvirk lögmannsleyfi og afhendir þeim aftur óski þeir þess þá gefur ráðuneytið út vottorð um að héraðsdómslögmaður uppfylli skilyrði til að mega þreyta prófraun í hæstarétti og falli niður þau lögmannsréttindi þegar það á við sýslumenn eru að okkar mati að fullu bærir til að taka við þessum verkefnum enda annast þeir í dag sambærileg verkefni og er nærtækast í því sambandi að nefna málefni fasteigna og skipasala samhliða þessari yfirfærslu verkefna myndast einnig það sem er eftirsóknarvert að mati innanríkisráðuneytisins kæruleið til ráðuneytisins samkvæmt frumvarpinu verður sýslumönnum einnig falin skráning og eftirlit með trúfélögum og lífsskoðunarfélögum þannig er lagt til að sýslumaður í stað ráðuneytisins skrái trúfélög og lífsskoðunarfélög og ákveði hvort skilyrði laganna um skráningu trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga séu upplýst samhliða myndast líkt og í áðurnefndum dæmum kæruheimild til ráðuneytisins sýslumönnum verður einnig falið að veita leyfi til dreifingar á ösku látinna manna og taka ákvarðanir um kvaðabindingu eða niðurfellingu á kvöð um arð aðkoma sýslumanna í málum tengdum látnum einstaklingum og aðstandendum þeirra er margvísleg og því eiga framangreind verkefni samleið með verkefnum sýslumanna á þessu sviði loks verður sýslumönnum falið að halda málaskrá yfir mál tengd lögræðislögum í lögræðislögum eru víða ákvæði um að haldnar skulu skrár yfir lögræðissvipta menn þá skuli yfirlögráðendur það er sýslumenn hver í sínu umdæmi halda gerðabækur sem hafa skulu að geyma ákvarðanir þeirra samkvæmt lögum í því felst til dæmis eftirlit með störfum skipaðra lögráðamanna og ráðsmanna í frumvarpinu er áfram lagt til að yfirlögráðendur haldi gerðabækur en til viðbótar þeim bókum komi til málaskrá sem þeir haldi jafnframt yrði ráðuneytinu heimilt að koma á fót miðlægri málaskrá í rafrænu formi sem yfirlögráðendur héldu í þá miðlægu skrá væri til dæmis hægt að skrá ákvarðanir yfirlögráðenda og upplýsingar úr lögbundnum skrám og lögbirtingablaði og annað sem yfirlögráðendur telja þörf á ráðuneytið mun samkvæmt þessu frumvarpi fela þjóðskrá íslands að gera þessa rafrænu málaskrá og leggja fyrir að skráin verði þannig úr garði gerð að auðvelt verði að bæta henni við nýtt starfskerfi sýslumanna sem ráðuneytið hyggst fela þjóðskrá íslands að gera á grunni núverandi kerfa sem til eru hjá sýslumönnum virðulegi forseti ég hef farið yfir helstu þættina sem lúta að þeirri breytingu sem umrætt frumvarp felur í sér mín skoðun er sú að frumvarpið marki ákveðin tímamót ákveðna viðleitni í þá átt að færa verkefni frá ráðuneytum til annarra stofnana og þá sérstaklega stofnana er ekki starfa endilega hér á höfuðborgarsvæðinu og ég tel að það sé mikilvægt það er ekki einungis mikilvægt fyrir landsbyggðina að fleiri verkefni farið þangað heldur er það einnig mikilvægt að tryggja það þess vegna að þeim stofnunum er tengjast til dæmis sýslumönnum verði gert kleift að eflast og styrkjast til að þær ráði við þessi verkefni og verði raunverulegar þjónustustofnanir í héraði það er einnig okkar skoðun að sá flutningur verkefna sem hér er fjallað um miði allur að því að auka samlegð og hraða málsmeðferð með því að fela þessum stofnunum sem hafa mikla þekkingu á viðkomandi verkefnum eða sinna nú þegar sambærilegum verkefnum afgreiðslu þeirra ráðuneytið mun auðvitað eftir sem áður fara með yfirstjórn þeirra málaflokka sem í frumvarpinu greinir það er engin breyting þar á samhliða því verkefni er gert ráð fyrir að færð verði frá ráðuneytinu til undirstofnana þess og jafnframt áformað að auka sérhæfingu á verkaskiptingu á milli þeirra þannig var gert ráð fyrir að ákveðnum sýslumannsembættum verði falin afgreiðsla mála í stað þess að sams konar mál séu afgreidd hjá mörgum embættum stefnt er að því að aukið hagræði náist með þessu og þannig hraðari afgreiðsla fyrir borgara landsins þessum breytingum er ýmist ætlað að taka gildi fyrsta janúar eða fyrsta apríl tvö þúsund og fjórtán eins og ég hef ítrekað komið inn á þá er í raun og veru mikil breyting fólgin í frumvarpinu sem lúta að því að koma til móts við þær eðlilegu kröfur samfélagsins í dag að hægt sé að kæra til tveggja ákvarðanir í kjölfar þess að þær eru teknar af stofnunum ráðuneytisins þá sé hægt að vísa þeim til æðra stjórnvalds það er einnig mjög mikilvægur þáttur í frumvarpinu og ein ástæða fyrir því að við veljum að fara þessa leið eins og kemur fram í frumvarpinu í umsögn frá fjármála og efnahagsráðuneytinu skrifstofu opinberra fjármála þá er ekki gert ráð fyrir því að þessar breytingar hafi áhrif á fyrirliggjandi frumvarp til fjárlaga enda mun í einhverjum tilvikum fjárheimildir færast frá ráðuneyti til viðkomandi stofnunar umfangsmesta breytingin er færsla ríkisborgararéttar til útlendingastofnunar og gert ráð fyrir að fjárheimild sem nemur kostnaði við eitt og hálft stöðugildi fylgi verkefninu önnur verkefni eru umfangsminni og í þeim tilvikum flytjast útgjöldin frá ráðuneyti niður til viðkomandi stofnana ég óska eftir því og vona að þingheimur taki þessu frumvarpi vel sjái kostina í því að vinna þessa hluti með þessum hætti og ég vona innilega að okkur auðnist að gera þetta í fleiri ráðuneytum og við fleiri verkefni að vinna þannig með það að við séum að skoða það hvernig kerfið sú þjónusta sem við viljum veita almenningi færist nær þessum almenningi og við tryggjum það að við séum að sinna verkefnunum eins vel og mögulegt er og eins sé ég þetta sem ráðherra sveitarstjórnarmála sem mikið mál fyrir sveitarfélögin í landinu og fyrir allan almenning sem á þá að geta fengið ákveðin verkefni nær sér og ég vona og treysti því að um þetta verði góð samstaða hér